den Bestand verzehren, nutzen und einen neuen Vorrat anlegen. Die Diskussion um den Datenvorrat begann als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Terrorismus. Doch in der Praxis werden diese Daten sie sind ja da, sie müssen genutzt werden für vielfältigste Strafverfolgung genutzt, auch bei mittel und minderschweren Straftaten. Darüber hinaus steigt im Prozess die Begehrlichkeit zur Speicherung von Daten, von denen ursprünglich nicht die Rede war. Die Datenmenge wächst. Daher gilt mindestens Wir müssen die Menge der gespeicherten Daten, den Verwendungszweck und die Speicherdauer reduzieren. Wir müssen die Daten vor missbräuchlichen Zugriffen und Verwendungen schützen. Alternativen zur bisherigen Praxis dürfen nicht tabu sein, und es gilt Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Bürgerrechte sind zentrale Eckpfeiler unserer Staaten und der EU.